Monsieur le Président, Madame, parmi les membres du Conseil, beaucoup ont cru que le compromis à vingt sept était suffisant pour faire passer le cadre pluriannuel.

Parmi les rares membres du Conseil qui pensent que le budget est aussi une prérogative du Parlement, certains se moquent encore et disent que le Parlement veut rouler des mécaniques, qu'il s'oppose maintenant pour le plaisir de s'opposer et qu'il va changer d'avis.

C'est faux et le Conseil n'a pas encore compris que la crise de confiance des citoyens à l'égard de l'Europe était encore plus risquée que la crise financière.

Mitterand disait le nationalisme, c'est la guerre.

Farage veut, avec des statistiques honteuses, nationales pourquoi pas racistes et ethniques? stigmatiser les citoyens roumains chez lui, qu'il stigmatise les paradis fiscaux, la City et les banques, qui ont fait la plus grande escroquerie au niveau européen. Je voulais lui répondre parce que je n'ai pas eu la possibilité de faire un carton bleu.